Il est vrai que le manque de langues nuit à la représentativité et à l'aspect démocratie directe de ces consultations.